Domnule președinte, România și Bulgaria sunt pregătite de mai mulți ani să facă parte deplin din sistemul Schengen, dar chestiuni politice interne din unele țări din spațiul Schengen au împiedicat ca acest lucru să se întâmplă până acum. În ceea ce privește România, se mai adaugă un interes concret al unei țări importante, Olanda, care își apără un avantaj comercial. Da, astăzi, România are o mare problemă cu o guvernare iresponsabilă, care are o retorică greșită în raport cu Uniunea Europeană și o abordare și mai greșită în domeniul justiției, al funcționării statului de drept, dar și în economie. Dar ținerea României în afara spațiului Schengen va da apă la moară unei retorici naționalist populiste sau chiar retoricii euro cinice a actualei guvernări. Drept și corect ar fi ca România și Bulgaria să fie parte a sistemului Schengen și acest lucru ar fi în interesul funcționării mai bune a sistemului Schengen, dar și al unei mai bune construcții europene.